Domnule președinte, vorbim de un plan de acțiune extrem de important. În ultima vreme, constatăm că discrepanțele între statele membre în ceea ce privește, în special, infrastructura de sănătate, dar și accesul la medicină și tratament inovatoare sunt extrem de mari și sunt într o continuă creștere, din păcate.

transfer de cunoștințe de la un stat modern, dezvoltat la statele noi aderate, în special. Avem nevoie de un sistem de e learning pentru doctori și pentru asistente și, în același timp, în țări ca România, avem nevoie de bani investiți în infrastructura spitalicească, pentru ca cetățenii europeni, care nu sunt de mâna întâia și de a doua, să se bucure de același tratament și de aceleași condiții în ceea ce privește sănătatea lor.